Celem obu stron jest nie tylko wzrost i rozwój gospodarczy, ale także pokój i bezpieczeństwo, rozwój społeczny, demokracja i prawa człowieka, a także integracja kontynentalna, a od czasu szczytu w Valletcie także walka z nielegalną emigracją. W ramach nowych priorytetów słyszeliśmy to także w dzisiejszej debacie jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz działania na rzecz budowy demokratycznych i przejrzystych instytucji państwowych.

Po pierwsze edukacja, po drugie edukacja i po trzecie edukacja.